Monsieur le Président, Monsieur le Commissaire, cela fait deux ans et demi que cet accord technique est dans les mains du Parlement.

Moreira, qui n'est décidément jamais à court d'imagination, est donc maintenant sur le point de demander un énième et nouveau report. Rappelons tout de même que, voter l'ACAA, c'est faciliter la libre circulation des médicaments entre l'Union européenne et Israël, des médicaments génériques surtout qui, grâce à l'accord, soigneront plus rapidement les citoyens européens, tout en permettant à nos budgets nationaux de faire des économies dont ils peuvent difficilement se passer aujourd'hui. Notre métier à tous, ici, c'est d'évaluer, de juger et de voter pour ou contre, en âme et conscience. C'est ce qu'une poignée de collègues dans ce Parlement nous empêchent de faire depuis maintenant deux ans et demi.